Signora Presidente, l'UE produce a livello mondiale il 26 per cento delle armi e il 61 per cento della sua produzione è destinato al di fuori dei suoi confini. Il 2 aprile 2013, dopo sette anni di negoziati, l'Assemblea ONU ha adottato il primo trattato internazionale sulla compravendita internazionale delle armi convenzionali. Il trattato prevede che ogni paese debba valutare, prima di ogni transazione, se le armi vendute rischiano di essere utilizzate da chi le acquista per aggirare un embargo internazionale, per commettere violazioni dei diritti umani o per essere poi rivendute a gruppi terroristici o criminali.

Purtroppo, il trattato non prevede che l'Unione europea possa aderire, è quindi necessaria una rapida adesione e ratifica da parte di tutti gli Stati dell'UE per dare un segnale forte e condiviso.